La deuxième révision de l'accord de Cotonou doit renforcer les acquis de Lomé tout en consolidant l'unité, la cohésion, la solidarité entre les États ACP.

La programmation, le réexamen et le contrôle de l'accord devraient dès lors relever aussi de la prérogative des parlements de nos pays partenaires. Je sais que c'est évidemment là un défi extrêmement important, mais je pense que nous devons faire un effort particulier pour stimuler ces parlements. C'est une attente que nous devons aussi exprimer très ouvertement vis à vis des autorités de nos pays partenaires.

Je plaide aussi et surtout pour un renforcement du contrôle démocratique et du rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, via notamment l'insertion dans l'accord de Cotonou de dispositions qui permettraient à l'APP de recevoir les documents de stratégie nationale et régionale pour en débattre.

Un mot sur l'organisation des travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire je crois qu'il faut maintenir deux sessions. Les réduire à une session, ce serait envoyer un signal extrêmement négatif à nos partenaires. Il faut peut être organiser les réunions régionales de manière un peu plus resserrée

Dans un souci de cohérence et d'efficacité, j'insiste pour que les organes parlementaires de suivi des APE soient constitués à partir de l'APP pour garantir beaucoup mieux leur dimension de développement. Je salue d'ailleurs, Monsieur le Commissaire, vos propos, puisque vous avez été assez clair sur cette déclaration en tant que prochain commissaire au commerce.